forseti íslands gjörir kunnugt ég hefi ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi komi saman til framhaldsfunda fimmtudaginn annan september tvö þúsund og tíu klukkan þrettán þrjátíu gjört á bessastöðum þrítugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og tíu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir ég býð hæstvirtan forseta og háttvirtir alþingismenn velkomna til þingstarfa og lýsi þeirri einlægu von minni að störf alþingis verði þjóðinni til farsældar og þinginu til sóma